Coherentie is nóg lastiger te bereiken tussen handelsbeleid en ontwikkelingsbeleid, ook al hebben we de amendementen van de handelscommissie aangenomen Helmut Scholz wees daar terecht op. Daarmee is coherentie toch nog steeds niet meer dan een luchtspiegeling van de politiek.